Por otra parte, como saben, he citado anteriormente la existencia de un Grupo de alto nivel para la programación conjunta sobre estas enfermedades, en este caso crónicas y no transmisibles, que está haciendo un estrecho seguimiento de esta iniciativa piloto para definir y especificar determinados temas y, por tanto, para permitir la toma de decisiones mucho más concretas, como las que ustedes me han planteado en sus intervenciones.

Hasta el momento, este Grupo de alto nivel está compartiendo una visión y un programa estratégico de investigación. Están participando en ello veinticuatro países y en estos momentos se establecen sus estructuras de gestión y se decide un plan de trabajo. La próxima actualización de este Grupo va a presentarse en este semestre de Presidencia española y creo que, a partir de ahí, podrán afrontarse cuestiones como las que ustedes, de una forma mucho más concreta, más directa y más inmediata, han planteado.